hafa fallið mörg orð varðandi það að ríkisstjórnin sé að svíkja hér kosningaloforð og þessi tillaga sé að brenna hér inni vegna þess að það er verið að bíða eftir ákvörðunum frá ríkisstjórninni með það að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu og þessi tillaga komin fram svo seint það voru kosningar tuttugasta og sjöunda apríl ríkisstjórn var mynduð á tæpum mánuði ellefta júní í fyrra eftir alþingiskosningar lögðu eftirfarandi háttvirtir þingmenn fram þingsályktunartillögu til þess að fara fram með atkvæðagreiðslu um aðild að evrópusambandinu samhliða sveitarstjórnarkosningum virðulegi forseti þingmennirnir voru össur skarphéðinsson árni páll árnason helgi hjörvar katrín júlíusdóttir oddný g harðardóttir valgerður bjarnadóttir sigríður ingibjörg ingadóttir guðbjartur hannesson kristján l möller virðulegi